Voorzitter, geachte leden van het Europees Parlement, de vrijheid van meningsuiting in Nederland staat onder zware druk. Onze partijleider Geert Wilders moet volgende week voor de Nederlandse rechter verschijnen.

De Partij voor de Vrijheid waarschuwt voor de gevolgen van de islamisering.

Het uiten van kritiek op de islam komt politici en opiniemakers vaak duur te staan vanwege bedreigingen door fundamentalisten. Dat politici met kritiek op de islam in Nederland nu zelfs het Openbaar Ministerie en de rechter achter zich aan krijgen en mogelijk zelfs in de gevangenis belanden, is rampzalig voor onze vrijheid en democratie. Wij mogen dit niet laten gebeuren en wij luiden daarom de noodklok voor Nederland en het vrije westen. Stop de islamisering en stop de vervolging van politici vanwege hun politiek mening! Wij zullen aanstaande woensdag in Nederland zijn om te demonstreren voor onze vrijheid.